Das ist alles, was Sie zusammengebracht haben!

Ich sage Ihnen, dass diese Politik schlicht und einfach die Tatsache ignoriert, dass strukturell nichts verändert wurde gar nichts sondern man macht schlicht und einfach mit den bisherigen Methoden weiter!

Das OMT Programm der EZB ist bereits gescheitert, und zwar an den Schranken des deutschen Bundesverfassungsgerichtshofs. Sie werden in den nächsten Wochen sehen, der deutsche Bundesverfassungsgerichtshof hat damit den wichtigsten Hafter aus dem Programm herausgenommen. Da werden Sie sehen, wie rasch dieses System zusammenbricht.